Hangsúlyoznám ugyanakkor, hogy már az elmúlt három évben is szigorúan gazdálkodtunk, nagyon sok területen befagyasztottuk vagy csökkentettük kiadásainkat, és ezt a politikát folytatjuk 2014 ben is. Ugyanakkor a 2014 es év néhány tekintetben speciális. Választás lesz, és ehhez köthetően új, különleges feladataink vannak. Üdvözlöm, hogy mind az Európai Parlament, mind az Európai Parlament politikai pártjai a mozgósítást tervezik, hogy növeljük a választási részvételt, és ehhez forrásokat biztosítunk. A választások során ugyanakkor várható, hogy néhány képviselőnk nem tér vissza. Az ezzel kapcsolatos adminisztratív kötelezettségek most először terhelik az Európai Parlamentet, korábban ez a nemzeti parlamentek szintjén jelentkező költség volt. Örömteliek a horvát csatlakozással kapcsolatos egyszeri költségek, hiszen minden új családtagnak örülnünk kell nagyon köszönteném őket innen is, előre is. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy modernizáljuk a munkánkat, és ne engedjünk színvonalából. A tolmácsolás, fordítás területén megszerzett tapasztalatokat át tudnánk talán fordítani a jobb tudományos támogatás megszerzésére, át tudnánk fordítani máshova. Élő munkával dolgozunk, a legnagyobb költség az ember. Adminisztrátorok, asszisztensek, teremőrök, fordítók segítik a munkánkat, felelősséggel tartozunk nekik.